Naravno, u tom kontekstu posebno nam je bitna prekogranična suradnja, odnosno prekogranična e identifikacija svakoga građanina, svakoga gospodarskog subjekta koji ima takvu potrebu. Ovom prilikom želim izraziti snažnu podršku Komisiji, jer vjerujem da je to jedini ispravni put kako bismo europsko gospodarstvo učinili još konkurentnijim i kako bi naši građani imali još kvalitetniju uslugu.